Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, nous allons procéder demain au vote sur le paquet télécom, étape ultime qui sanctionnera des mois de travail et de négociations pour aboutir à ce compromis obtenu de haute lutte avec le Conseil dans un contexte où les trois institutions partaient de positions divergentes. Je tiens d'emblée à remercier très sincèrement mes collègues del Castillo, Harbour, Pleguezuelos, les rapporteurs fictifs, les groupes politiques, les présidents de commissions et leurs secrétariats, la présidence du Conseil et la Commission européenne pour leur travail acharné au cours de ces longs mois, et je remercie tous les collègues qui ont choisi de me faire confiance en m'apportant leur soutien. Les avancées permises par ce paquet sont nombreuses. Elles concernent les consommateurs en leur proposant de meilleurs services à des prix plus justes. Les télécommunications sont caractérisées, en effet, par leur impact sur la vie quotidienne et jouent un rôle social évident comme vecteur de développement et de croissance. Le secteur des télécommunications offre, à lui seul, plus de 3,5 millions d'emplois et représente une part de plus en plus importante de l'économie européenne, de près de

C'est pourquoi, tout au long de ce cycle de négociations, nous nous sommes battus, avec mes collègues rapporteurs et nos rapporteurs fictifs, pour en faire un cadre réglementaire qui bénéficie à tous. La commission ITRE, en avril, a sanctionné l'avant dernière étape du processus législatif, en adoptant le compromis global sur mon rapport et celui de Pilar del Castillo à une très large majorité. Nous avons posé là les bases d'un compromis solide qui, je le souhaite, recevra, de même que les rapports de Malcolm Harbour et de Francisca Pleguezuelos, tout votre soutien lors du vote de demain.

Dès le vote de cet amendement en première lecture, le Conseil n'a cessé d'exprimer un refus radical, en l'écartant de sa position commune et en refusant de le mentionner dans les considérants ou les articles.

précisé avec la référence à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sa place dans l'article 1 qui concerne le champ d'application et les objectifs confère à cette proposition le sens d'un principe valant pour l'ensemble des directives du paquet, en particulier pour l'accès et les services.

J'ajoute que la présence de l'article 1, paragraphe 3 bis, et son considérant devront être pris en compte dans la transposition de la directive, et qu'ils permettront au Parlement de légiférer par la suite. Face à ce choix cornélien, je vous invite, chers collègues, à penser à l'avenir de nos travaux dans la prochaine législature qui porteront, entre autres, sur le service universel mais aussi sur les contenus et la propriété intellectuelle, et je vous invite donc à soutenir la nouvelle proposition, dans un souci de traiter sur un pied d'égalité les droits des salariés, des artistes et des internautes.